Pero, otra vez, hace preguntas erróneas y las respuestas, por tanto, son equivocadas. No nos dice que en el año 2019 ha bajado el número de muertes respecto del 2018 quizá porque se han cerrado los puertos de Europa. El jueves votaremos esta propuesta de Resolución sobre búsqueda y salvamento, y mi Grupo presenta una propuesta de Resolución alternativa basada en el respeto escrupuloso de las leyes nacionales y las decisiones de los Estados miembros, la lucha implacable contra las mafias de seres humanos y sus cooperadores necesarios, y el refuerzo de los mecanismos de cooperación entre los Estados. Las respuestas correctas o las preguntas correctas serían las siguientes ¿Qué medidas debemos plantear para acabar con el efecto llamada y erradicar ese modelo de negocio de las mafias de tráfico de seres humanos y sus ONG que colaboran en el tráfico?